Mais que notre résolution, cette condamnation en dix sept points ici dix sept points moins un parce que les procureurs de notre Parlement ont accepté d'évoquer Gilad Shalit que cette condamnation, donc, s'abstienne de tout questionnement sur les motivations d'une partie des passagers de la paix est plus que sidérant.

Chacun a vu les images du départ du bateau où les uns et les autres appelaient au Jihad et chacun devrait voir ce reportage de la télévision publique bavaroise, démontant méthodiquement les liens qui existent entre IHH, l'organisateur de cette croisière, et les mouvances islamistes et antisémites turques. C'est cela qu'il fallait dire aussi. C'est cela qu'il fallait dénoncer aussi, parce que la moitié de la vérité, ce n'est pas la vérité.